Ich glaube, für uns alle ist es wichtig, dass auch der Haushalt des Europäischen Parlaments Prioritäten setzt.

es wird interne Umschichtungen geben. Aber ich glaube, dass dieses Ziel natürlich nicht nur ein Ziel für die europäische Ebene ist, sondern es wäre auch sehr erfreulich, wenn die Finanzminister zu Hause in ihren eigenen Ländern die 1 Dienstpostenreduktion durchführen würden, um zu zeigen, dass es mit dieser Äußerung wirklich ernst ist. Wir haben natürlich auch die Vorbereitung der nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament 2019 im Fokus.

Wir wollen nicht, dass Kräfte, die gegen die Demokratie sind und nur in Militär investieren, uns hier die soft power Europas schwächen. Wir wollen außerdem unsere Verwaltung deutlich effizienter gestalten, das heißt, wir haben das Konrad Adenauer Projekt in Luxemburg dementsprechend forciert. Wir wollen die Digitalisierung von Abläufen und die Fortsetzung der Einführung der irischen Sprache dementsprechend konsequent umsetzen und auch die Studien über Brexit und die Förderungen von grünem Transport dementsprechend überprüfen. Auch im Parlamentshaushalt für die Abgeordneten gibt es einiges zu tun. In den letzten Jahren hat sich hier im Haus sehr viel Bürokratie breitgemacht, mit vielen Überprüfungen und Audits. Das erfordert bei den Abgeordneten zusätzliche massive Aktivitäten. Auch die Beamten im Parlament werden hier dementsprechend belastet.

Das ist effizient, das ist kostenwirksam und für den Steuerzahler die beste Variante. Die Pauschalen sind auch bei uns in den Mitgliedstaaten selbstverständlich. Wir wollen niemandem eine Pauschale wegnehmen, wir wollen dieses System forcieren.

Das finde ich richtig, aber diese Haushaltszeile muss man auch dotieren, damit wir jungen Menschen die Chance geben, den europäischen Dienst kennenzulernen und für den added value von Europa zu arbeiten.